Verjamem, da bomo na podlagi tega besedila vrata Unije odprli marsikateremu mlademu študentu, praktikantki, prostovoljcu, raziskovalki. Nujno je, da tem talentom zagotovimo pravno, socialno in zdravstveno varnost in nujno je, da ustavimo izkoriščanje. Nujno moramo skrajšati birokratske postopke za pridobivanje vizumov in dovoljenj ter postopke prijav, pristojbine zanje pa morajo biti čim nižje oziroma jih moramo odpraviti. Naša Evropa, ki se stara, mora biti privlačna in varna za številne nadarjene mlade. To je še en ukrep za spopad s krizo, ki bo spodbujal kulturne, socialne in druge vezi.

Spoštovane kolegice in kolegi, ne bomo kos svetovnim izzivom, če bomo svoje meje neprodušno zapirali, zlasti za mlade, zato upam, da bomo na jutrišnjem glasovanju z veliko večino podprli predlog odbora LIBE.